Pourtant, les solutions existent pour protéger ces enfants. On les connaît et, Monsieur le Commissaire, vous les avez rappelées identification immédiate, enregistrement, désignation immédiate d'un tuteur, mise à l'abri et numéro de téléphone gratuit.

Mais ces mesures, il faut les vouloir et vouloir les mettre en place.

Arrêtons d'accuser l'Europe pour ce qu'elle ne peut pas faire. Soyez, Monsieur le Commissaire, notre porte-parole pour mettre les États membres au pied du mur.